virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á skattlagningu og dísilolíu sem leiða mun til lækkunar á eldsneytisverði frelsisaldan sem nú fer um norður afríku og arabíuskagann hefur leitt til mikillar óvissu um þróun eldsneytisverðs í heiminum þá leiðir jarðskjálftinn mikli í japan og kjarnorkuslysið sem varð í kjölfarið í fukushima kjarnorkuverinu til vantrúar á kjarnorku sem aftur eykur eftirspurn eftir öðrum orkugjöfum að minnsta kosti tímabundið þessi óvissa kemur fram í hækkun olíuverðs á heimsmarkaði og þar með innflutningsverði hér á landi nú er svo komið að eldsneytisverð ógnar hagvaxtarbatanum í heiminum ráðstöfunartekjur fólks að teknu tilliti til eldsneytisverðs skerðast og einkaneysla minnkar hlutur eldsneytis er um sjö prósent til átta prósent í neyslu heimilanna mikil verðhækkun eldsneytis skerðir því möguleikana á neyslu annarra vörutegunda fólk nær að bregðast að einhverju leyti við með því að draga úr eldsneytisnotkun sérstaklega til lengri tíma litið þannig hefur eldsneytissala dregist saman um sjö prósent frá sama tíma í fyrra og umferð hefur minnkað um rúm sex prósent frá áramótum samkvæmt mælingum vegagerðarinnar í gær var birt könnun mmr um bifreiðanotkun og eldsneytisverð samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar hafa sjötíu prósent íbúa bifreiðanotkun sína í kjölfar eldsneytishækkana til lengri tíma litið skipta heimilin yfir í sparneytnari bifreiðar og ódýrari orkugjafa svo sem metan rafmagn og vetni auk þess sem almenningssamgöngur verða fýsilegri kostur samkvæmt útreikningum félags íslenskra bifreiðaeigenda í febrúar tvö þúsund og tíu nam eldsneytisreikningur heimilanna vegna fjölskyldubílsins um tvö hundruð sjötíu og fimm þúsund krónur á síðasta ári þar af voru skattar hundrað þrjátíu og sex þúsund krónur sambærilegir útreikningar fyrir árið tvö þúsund og ellefu eru fjögur hundruð fimmtíu og þrjú þúsund krónur og þar af eru skattar tvö hundruð tuttugu og fimm þúsund krónur ráðstöfunartekjur meðalheimilis og þar með neysla minnka því um hundrað sjötíu og átta þúsund krónur vegna hærra eldsneytisverðs auk þessa hækkar vöruverð vegna aukins flutningskostnaðar það er því brýnt að bregðast með einhverju móti við þessari þróun ljóst er að ef eldsneytisverðshækkanir eru komnar til að vera er þjóðum heims vandi á höndum flutningsmenn eru hins vegar þeirrar skoðunar að svo sé ekki og að framvirkt verð sérstaklega á bensíni bendi til annars fyrrnefnd óvissa hefur þrýst verði upp á við tímabundið og þegar hún minnkar á ný mun verð lækka aftur slík sveifla getur hins vegar skaðað atvinnulífið og valdið varanlegum skemmdum sem sitja eftir þegar verð lækkar á ný ímyndum okkur í dæmaskyni fyrirtæki á akureyri sem flytur vörur sínar á markað í reykjavík flutningskostnaður hækkar vegna hærra eldsneytisverðs eftirspurn dregst saman eftir vörum fyrirtækisins og það fer á hausinn nú lækkar eldsneytisverð en fyrirtækið er orðið gjaldþrota skemmdin er ofan varanleg því er mikilvægt að hækkunum sé mætt tímabundið með aðgerðum af hálfu hins opinbera og til lengri tíma með því að minnka notkun jarðefnaeldsneytis besta leiðin til að mæta skammtímasveiflu er að lækka skatta tímabundið og það er því lagt til hér lagt er til að skattalækkun nái til tímabilsins fyrsta apríl tvö þúsund og ellefu til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og ellefu endurskoða þarf ákvörðunina í ljósi reynslunnar og nýrra upplýsinga um þróun eldsneytisverðs næsta haust bensínverð er nú um tvö hundruð þrjátíu og ein króna á lítrann þar af tekur ríkið til sín um fjörutíu og níu prósent í skatta skattarnir eru samsettir úr krónutölusköttum sem eru almennt bensíngjald sérstakt bensíngjald og kolefnisgjald sem er nýr skattur sem lagður var á í fyrsta skipti um áramótin ofan á þessa skatta og kostnaðarverð og álagningu leggst síðan virðisaukaskattur sem nemur fjörutíu og sex komma tvær krónur samtals nemur hlutur ríkisins hundrað og tólf komma fjörutíu og eina krónu hins vegar á innkaupsverð dísilolíu leggst olíugjald annars vegar og kolefnisgjald hins vegar og ofan á það síðan virðisaukaskattur í þessu frumvarpi er lagt er til að krónutöluskattar á eldsneyti verði lækkaðir tímabundið um nítján komma áttatíu og sex krónur á lítra af bensíni og nítján komma áttatíu og átta krónur á lítra af dísilolíu í fjárlagafrumvarpi fyrir árið tvö þúsund og ellefu var gert ráð fyrir að meðalverð á bensíni yrði tvö hundruð krónur á lítra á þessu ári og á dísilolíu hundrað níutíu og sjö krónur á árinu það er því ljóst að verð hefur hækkað gríðarlega mikið frá þeim forsendum áætlað er að sala á bensíni verði um hundrað fjörutíu og níu milljónir lítra á tímabilinu fyrsta apríl til þrítugasta og fyrsta desember og að sú sala skili ríkissjóði tæpum sextán milljörðum króna í skatttekjur m spár gera hins vegar ráð fyrir að bensínverð verði tvö hundruð þrjátíu og fjórar krónur á lítra sem gefur hundrað þrjátíu og fjögur komma fimm milljónir lítra heildarsölu og um fimmtán komma fjóra milljarða króna heildartekjur fyrir ríkissjóð ástæðuna fyrir minni tekjum þrátt fyrir hærra verð má rekja til eftirspurnaráhrifa þegar verð á eldsneyti hækkar minnkar fólk akstur og neyslan dregst saman hægt er að gera ráð fyrir því að lögmál jarðfræðinnar gildi á öllum tímum við vitum til að mynda að ef orka losnar á einum stað í jarðskorpunni kemur hún alltaf fram á öðrum stað við vitum líka að annað lögmál varmafræðinnar heldur alltaf efnahagsstarfsemin verkar ekki svona fólk breytir hegðun sinni ef verð breytast og sú breyting er ólínuleg áhrifin af því að hækka verð úr hundrað níutíu og níu krónur í tvö hundruð eru önnur en að hækka þau úr níutíu og níu krónur í hundrað af þessum ástæðum er gott að horfa fremur til lögmála hagfræðinnar en jarðfræðinnar þegar fjallað er um efnahagsmál hér er gert ráð fyrir að verðteygni eftirspurnar sé núll komma sextíu og fjögur það er að eitt prósent hækkun verðs leiði til núll komma sextíu og fjögur prósent minnkunar magns sem er nokkru hærri teygni en fjármálaráðuneytið gerir ráð fyrir en á þeim bænum er oftast miðað við teygnistuðulinn núll komma þrjátíu og sex ástæðan fyrir þessu er að ráðstöfunartekjur íslenskra heimila eru sem stendur í algjöru lágmarki vegna tekjulækkunar og skattahækkana og erfitt að sjá fyrir sér að þau hafi upp á mikið að hlaupa hvað varðar aukna eyðslu í eldsneytiskaup eins og samdráttur í einkaneyslu undanfarin tvö ár sýnir áhrifin af verðhækkun eru nú en áhrifin eru í góðu ári og því rökstyðjum við notkun á þessum teygnistuðli með því

á tímabilinu fyrsta apríl til þrítugasta og fyrsta desember og að sú sala skilaði ríkissjóði tæpum níu komma tveimur milljörðum króna í skatttekjur á tímabilinu spár á olíumarkaði gera hins vegar ráð fyrir að verðið á dísilolíu verði um tvö hundruð þrjátíu og níu krónur sem leiðir til þess miðað við teygnistuðul upp á núll komma sextíu og fjögur að salan verði um áttatíu og einn komma níu milljónir lítra ekki níutíu og tvö komma átta eins og spár fjármálaráðuneytisins gera ráð fyrir og heildartekjur ríkissjóðs verði átta komma átta milljarðar króna í staðinn fyrir níu komma tvö

bensíni og dísilolíu lækkar um tuttugu og átta krónur vegna virðisaukaskatts og álagningar þetta veldur því að bensínverð ætti að lækka úr ætluðu verði sem er tvö hundruð þrjátíu og fjórar krónur í tvö hundruð og sex krónur á lítra og verð á dísilolíu ætti að lækka úr ætluðu verði tvö hundruð þrjátíu og níu krónur

en tekjurnar lækka úr fimmtán komma fjórum milljörðum króna í þrettán komma núll milljarða króna vegna þessarar lækkunar krónutöluskatta sala á dísilolíu eykst vegna framangreindrar lækkunar á olíugjaldi og miðað við sama verðteygnistuðul eykst hún úr áttatíu og einn komma níu milljónum lítra í áttatíu og átta komma sjö milljónir lítra beinar tekjur ríkissjóðs af sölu dísilolíu lækka því úr átta komma átta milljörðum króna í sjö komma þrjá milljarða króna hér er gert ráð fyrir að olíufélögin hækki ekki álagningu sína og brýnt er að þeim verði veitt aðhald með verðkönnunum líkt og félag íslenskra bifreiðaeigenda hefur gert heildaráhrif á tekjur ríkissjóðs vegna lækkunar bensín og olíugjalda verða þrjú komma níu milljarðar króna þar af sjö hundruð áttatíu milljónir króna vegna minni tekna af virðisaukaskatti ekki er óvarlegt að áætla að sparnaði heimila vegna lægri eldsneytisreiknings verði að mestu eða öllu leyti beint til annarrar einkaneyslu og því missi ríkissjóður virðisaukaskattstekjur ekki hér gert ráð fyrir að nettótekjutap ríkissjóðs að teknu tilliti til virðisaukaskatts verði því þrjú komma tveir milljarðar króna á tímabilinu ríkissjóður mun þó ekki verða fyrir öllu þessu tekjutapi vegna annarra áhrifa lækkun skatta á eldsneyti leiðir beint til hækkunar ráðstöfunartekna einkaneyslu og hagvaxtar útreikningar fjármálaráðuneytisins sýna að ráðstöfunin lækkar vísitölu neysluverðs um núll komma átta prósent til núll komma níu prósent ef miðað er við að verðbólgumarkmið seðlabankans haldi sem er tvö og hálft prósent jafngildir skattalækkunin eða eldsneytislækkunin tæplega þrjú og hálft prósent nafnlaunahækkun fyrir launþega á íslandi og munar um minna lækkun skatta á eldsneyti leiðir beint til lækkunar vísitölu neysluverðs sem aftur lækkar höfuðstól verðtryggðra lána heimila og fyrirtækja og afborganir af þeim verðtryggðar skuldir heimilanna eru nú taldar nema um tvö þúsund milljörðum króna lækkun neysluverðsvísitölu um núll komma átta prósent til núll komma níu prósenta vegna ráðstöfunarinnar er talin geta lækkað skuldir heimilanna á bilinu sextán til átján milljarða króna tímabundið áhrif aðgerðarinnar bein og óbein væru veruleg og mundu leiða til jákvæðra áhrifa á hagvöxt fram undan er mesti álagstími ferðaiðnaðarins og lækkun eldsneytis mun virka eins og vítamínsprauta á greinina hafa jákvæð áhrif á landsbyggðina sem og landið allt og styrkja innviði greinarinnar áhrifin mundu einnig leiða til lækkunar á flutningskostnaði og þar af leiðandi lækkunar vöruverðs sennilega verður nettótekjutap ríkissjóðs af aðgerðinni að teknu tilliti til stöðu ríkissjóðs vel innan ásættanlegra marka virðulegi forseti að lokum ég hef nú lokið máli mínu og vil vísa málinu til háttvirtrar efnahags og skattanefndar til